Na začátku října jsme se sešli s Radou a Komisí na prvním neformálním trialogu a poté probíhala úspěšná technická jednání, a tak jsme se mohli 5. listopadu na druhém trialogu koncentrovat na otevřené politické otázky a dosáhnout dohody mezi institucemi o finální podobě textu. V průběhu celého jednání jsem jako zpravodaj za výborné podpory a na základě skutečně velmi dobré spolupráce mých kolegů, stínových zpravodajů, důsledně prosazoval hlavně dvě témata. Na prvním místě bych chtěl zmínit podporu broadbandových projektů, které byly od začátku až do konce jednání jasnou prioritou Evropského parlamentu. V rámci celkové dohody jsme museli ustoupit od požadavku na ambicióznější rychlosti připojení v porovnání s cíli Digitální agendy. Ale podařilo se nám obhájit smysluplnost investic do modelových broadbandových projektů, z nichž třetina měla cíl nad 100 megabitů za sekundu. I když určitě nám všem bylo velmi líto, že jsme nemohli podpořit ve větší míře tento ambiciózní směr. Již jsem zmiňoval, že na digitální služby by měla jít většina prostředků, konkrétně 850 milionů EUR. Silnou politickou podporu ve výboru ITRE dostaly zejména programy Safer Internet a Europeana, které tak představovaly druhou prioritu v rámci našeho vyjednávání. Důrazně jsme upozorňovali na jejich specifičnost a potřebu nepřerušeného financování ze zdrojů Evropské unie při přechodu od stávajících komunitárních programů k nástroji pro propojení Evropy. V zájmu dosažení kompromisu jsme akceptovali prioritu pro tzv. základní stavební bloky, které by měly přinášet do budoucna finanční úspory při budování dalších digitálních služeb. Pro Safer Internet a Europeanu se nám tak podařilo prosadit privilegované postavení oproti ostatním digitálním službám, kdy minimálně v několika následujících letech budeme mít garantované finanční prostředky ve stejném rozsahu jako doposud. Jsem přesvědčen, že jsme celkově dosáhli vyváženého kompromisu. Nově nastavená pravidla pro financování digitálních služeb i broadbandových projektů by měla významně přispět k rozvoji jednotného digitálního trhu a v konečném důsledku přinést prospěch i občanům a podnikům.

Na druhou stranu jsem rád, že se nám podařilo toto zpoždění minimalizovat a dosáhnout rychlé dohody v rámci prvního čtení. Moje poděkování a skutečně velmi upřímné v tomto ohledu patří zástupcům litevského předsednictví a Evropské komise. Osobně bych chtěl velmi poděkovat paní komisařce Kroesové, se kterou jsem mnoho věcí velmi projednával, komunikoval s ní a její otevřenost a snaha o řešení byla skutečně mimořádná. Dnes bych zde nestál bez vynikající spolupráce se stínovými zpravodaji, panem Hökmarkem, paní Trautmannovou, panem Creutzmannem a paní Andersdotterovou.